Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Bericht ist ein sachgerechtes und vernunftorientiertes Angebot des Parlaments an Kommission und Rat zur Weiterentwicklung des haushälterischen Fundaments der Europäischen Union in einer schwierigen Zeit.

Und bei allen Politikunterschieden, die wir zwischen den Fraktionen haben, war die Arbeit geprägt von dem Ringen um gemeinsame europäische Lösungen. Von diesem Geist könnten andere Institutionen ein wenig mehr haben.

Unbeschadet weiterer Einnahmen finanziert sich der Haushalt ausschließlich aus Eigenmitteln. Wir sind also vertragstreu, wenn wir dieses einfordern. Und übrigens Schluss mit all diesen merkwürdigen zweckbestimmten Rabatten! Diese Debatte sollte unvoreingenommen und mit weniger Schaum vor dem Mund, als es in manchen Hauptstädten und Kommentaren geschieht, geführt werden, und zwar gemeinsam mit den Kollegen der nationalen Parlamente. Wir wollen gleichzeitig die Einheit des Haushalts gewahrt wissen und nicht zur Auslagerung von Haushaltspolitik aus dem Gemeinschaftshaushalt kommen.

Wachstum als Grundlage für wirtschaftliches, soziales und gesellschaftliches Handeln.